Monsieur le Président, à mon tour de présenter, au nom des Verts, les condoléances à toutes les familles, à toutes les personnes qui ont été touchées par ces dramatiques inondations, à tous ceux qui ont perdu un être cher, à tous ceux qui ont perdu une partie de leurs biens. Mais je voudrais aussi adresser une pensée et des remerciements à tous les pompiers, sauveteurs et bénévoles qui ont été très actifs ces dernières semaines dans toutes les régions touchées. Dans l'urgence, mais aussi dans les mois à venir, il faudra aider les victimes et les indemniser.

Les politiques agricoles intensives ont rendu la terre plus vulnérable aux sursauts de la météo. Il y a donc lieu de renforcer toutes les mesures agroenvironnementales allant dans ce sens. Enfin, la question de l'alerte et de la coordination des localités pour se préparer et prévenir de tels incidents quand ils se produisent. Il nous semble que l'information et la mobilisation ont parfois manqué de célérité et il faut sans doute réfléchir à des procédures de coordination plus actives pour faire circuler les alertes météo.

Je pense qu'il faut éviter cela et nous pouvons le faire dans toutes nos politiques.